Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, une étude publiée hier par la Banque nationale de Belgique démontre l'extrême volatilité des prix de l'électricité en Belgique, mais également de graves problèmes de manque de transparence des prix pour les consommateurs. Elle confirme entièrement les multiples problèmes survenus avec les producteurs depuis la libéralisation. Le régulateur fédéral belge a exprimé publiquement sa préoccupation devant le manque de concurrence de ce marché.